Herr Präsident! Ich habe Anfang März 2011 auf dem Tahrir Platz in Kairo mit wunderbaren jungen Menschen gesprochen, die für ihre eigene Würde eintraten, für Demokratie, für Freiheit und für Recht und wir alle waren sehr zuversichtlich. Heute sehen wir, dass dieses Ägypten, für das wir so viel Sympathie haben, auf einer Rutschbahn weg von Freiheit und Demokratie ist.

und jede politische Betätigung untersagt.

Und Anwar al Sadat sagt zu diesem neuen Entwurf aus dem Sozialministerium Die Moslembruderschaft ist in altem Denken gefangen, sie will alles kontrollieren. Auf diese Weise wird sie die Zivilgesellschaft ersticken. Wir fordern von Präsident Mursi das, was er zugesagt hat dass es eine öffentliche Debatte über dieses NGO Gesetz aus dem Sozialministerium gibt, und dass erst das neue noch zu wählende Parlament darüber entscheidet. Wir fordern Religionsfreiheit, nicht nur für Moslems, sondern auch für Christen. Wir fordern die Aussetzung der Todesstrafe. Wir sind für einen Dialog mit der Regierung, aber mit einer klaren Botschaft. Wir sind für Hilfe, aber geknüpft an Bedingungen. Die Menschenrechte müssen eingehalten werden.